Das verstehe ich ganz einfach.

Aber die andere Seite muss ganz genauso klar sein Wenn man denn Hilfe leistet, muss man natürlich erst einmal wissen, wofür man das tut, und man muss auch ganz einfach kontrollieren, ob die Hilfe denn so ankommt, wie man sich das vorgestellt hat, und nicht in irgendwelchen korrupten Regierungen versickert und wir keine Rückmeldung bekommen.

Kucken, ob die Hilfe wirklich ankommt, kucken, ob die Hilfe effizient ist wenn wir diese beiden Dinge einhalten, wären wir bei der Geschichte viel weiter. Transparenz ist eine Mindestforderung, die ganz einfach dazugehört.